A teendők közül sok minden szerepel a tervezetben, én két speciális kérdésre szeretném most felhívni a figyelmet a szociális vállalkozások szerepére, amelyek fontos segítséget nyújtanak a válság szociális következményeinek enyhítésében, egészségügyben, szociális ellátásokban. Európai szintű keretszabályozásra, a finanszírozási lehetőségekhez való hozzáférés egyszerűsítésére, oktatási, képzési lehetőségekre van szükségük.

A képzések kölcsönös elismerése, társadalombiztosítási ügyek egyszerűbb intézése, a nyugdíjak hordozhatósága, diszkriminációmentesség kell ahhoz, hogy valóban működjön a belső munkaerőpiac, a szabad mozgás, a szabad munkavállalás alapján a szociális jogok garanciája mellett.